Seule la transition vers une économie circulaire nous permettra de relever ces défis. Le plus rapidement possible, nous devons instaurer un nouveau paradigme économique fondé sur les 3 R réduire la consommation des ressources, réutiliser et recycler. Un tel changement de paradigme économique exige, bien évidemment, des politiques ambitieuses, fondées sur un cadre législatif solide. C'est pourquoi je soutiens pleinement les objectifs ambitieux du paquet législatif Économie circulaire que nous avons adopté aujourd'hui, ce midi, et qui est sous la houlette de notre collègue Simona Bonafè.